Unser Ziel muss es sein, einen Mehrwert für die Konsumenten auf der einen Seite und vor allem auch für die Produzenten zu schaffen. Ich teile die Meinung, dass der Begriff Regionalität beziehungsweise aus lokaler Erzeugung klar und nachvollziehbar definiert werden muss.

Kurze Wege sind hierbei vielleicht ein Ansatz. Wir brauchen einen gemeinsamen Weg, bei dem jeder in Richtung Qualität, Transparenz und Sicherheit in der Erzeugung gehen kann. Einen gemeinsamen Weg, der keine negativen Folgen für die Existenz der Landwirte und die Lebensmittelwirtschaft hat. Die Grundpfeiler für ein solches Lebensmittelmodell sind für mich Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelqualität, Vielfalt und Regionalität. Die Lebensmittelsicherheit muss die Grundvoraussetzung für die Definition von Regionalität sein. Das heißt Sicherheit über die Herkunft der Lebensmittel.